Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, notre collègue qui vient de s'exprimer a raison. Nous avons besoin de réseaux, nous avons besoin d'un modèle de développement économique qui, secteur par secteur, nous redonne de l'avenir.

Oui, nous avons des régions en Europe qui vivent plus mal que les autres. Oui, nous avons des poches de pauvreté et, en regard de cela, nous avons appris qu'un chef d'État remettait en question la durabilité du financement du programme d'aide alimentaire aux plus démunis.

Il ne suffit pas de dire ou de prétendre que l'on pourrait assurer la sécurité de l'emploi, il faut assurer aux jeunes et aux chômeurs un parcours d'emplois qualifiés qui leur permette de trouver une solution car sans emploi, il n'y a pas de dignité sociale. Où en est la Commission sur la directive détachement des travailleurs, Monsieur le Commissaire? Nous attendons depuis longtemps que la disparité aussi entre nos pays concernant les ressources humaines et les salariés soit levée. Je veux et je souhaite de votre part des réponses concrètes et je conclus en disant que je regrette que M.